W punkcie 12 rezolucji Parlamentu Europejskiego czytamy, że nasza izba wyraża ubolewanie w związku z faktem, że UE nie opracowała jeszcze jasnej strategii dotyczącej stosunków z resztą świata oraz że jej działania są określone bardziej jako reakcja niż akcja. Parlament Europejski przyznaje więc, że 4 lata od wejścia w życie traktatu lizbońskiego, który miał przecież nadać nowy impuls tzw. wspólnej polityce zagranicznej Unii, projekt ten okazał się, łagodnie rzecz ujmując, ułomny.